virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um ættleiðingarstyrki

í frumvarpinu er kveðið á um rétt kjörforeldra sem ættleiða erlent barn eða börn í samræmi við lög um ættleiðingar til að sækja um fjárstyrk úr ríkissjóði styrkurinn nemur fjögur hundruð áttatíu þúsund krónur en sú fjárhæð skal sæta endurskoðun í tengslum við afgreiðslu fjárlaga á tveggja ára fresti þá er gert ráð fyrir að hafi kjörforeldrar ættleitt fleiri en eitt barn samtímis skuli fjárhæðin hækka um tuttugu prósent fyrir hvert barn umfram eitt meiri hluti nefndarinnar álítur að ekki sé rétt að einskorða veitingu ættleiðingarstyrks við þau tilvik þegar ættleiðing fer fram fyrir milligöngu löggilts ættleiðingarfélags eins og gert er í þriðju málsgrein fimmtu grein frumvarpsins og er því lagt til að umrætt ákvæði verði fellt brott eigi að síður vill meiri hlutinn að skýrt komi fram að alþjóðlegar fjölskylduættleiðingar falli utan gildissviðs frumvarpsins og því er jafnframt lagt til að við fyrstu grein frumvarpsins bætist nýtt ákvæði þess efnis þá telur meiri hlutinn ástæðu til að árétta að í skýrslu starfshóps um ættleiðingarstyrki frá nóvember tvö þúsund og sex sem frumvarpið byggist á er gert ráð fyrir að samfara frumvarpinu verði gerðar breytingar á a lið þrítugustu greinar laga um tekjuskatt númer níutíu tvö þúsund og þrjú í þeim tilgangi að sá hluti styrksins sem sannanlega er varið til að standa undir kostnaði af ættleiðingu barns komi til frádráttar tekjum meiri hluti nefndarinnar mælir með að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali háttvirtur þingmaður pétur h blöndal stendur ekki að áliti þessu háttvirtir þingmenn einar oddur kristjánsson og magnús þór hafsteinsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtur þingmaður ögmundur jónasson sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn dagný jónsdóttir guðjón hjörleifsson jóhanna sigurðardóttir össur skarphéðinsson helgi hjörvar og birkir j jónsson ég vil hér að lokum þakka háttvirtum nefndarmönnum í félagsmálanefnd fyrir að greiða fyrir þessu máli að það afgreiðist nú fyrir jól við höfðum ekki langan tíma til að fjalla um það en það var mikil samstaða meðal nefndarmanna um þetta og það er mikil ánægja og gleðiefni að þetta mál skuli afgreiðast nú frá alþingi